L'excellente exposition organisée par notre collègue, Marek Jurek, nous l'a pourtant rappelé les crimes perpétrés au nom du communisme à hauteur de plus de cent millions de morts n'ont jamais été officiellement et définitivement condamnés, comme ce fut le cas, à juste titre, pour les crimes nazis. Je siège dans cet hémicycle depuis plus de trois ans et j'y ai entendu des centaines de fois les mots tolérance et démocratie avec un empressement non dissimulé, d'ailleurs, pour s'ingérer dans le gouvernement de nations pourtant souveraines, sous couvert qu'elles bafoueraient les valeurs européennes ou qu'elles seraient, comme on l'a entendu, populistes, c'est à dire qu'elles défendraient leurs peuples, d'abord, à savoir exactement le contraire du communisme. Je pense bien sûr, par exemple, à la Hongrie, à la Pologne et à la Russie.

Et pourtant, certains continuent de distiller son idéologie mortifère. Aucune complaisance n'est acceptable.